Voorzitter, de Raad wil meer ambitie om de concurrentiekracht te versterken en de convergentie te vergroten. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen.